România și Bulgaria au devenit membre ale Uniunii în 2007, extinzând, astfel, în Marea Neagră politica comună în domeniul pescuitului. Aceste țări au acceptat și au îndeplinit toate cerințele pentru aderarea la politica comună în domeniul pescuitului și sunt acum eligibile pentru sprijin prin Fondul European pentru Pescuit. Cu excepția unor acorduri bilaterale, nu există niciun acord global cu privire la gestionarea regională a stocurilor de pește din Marea Neagră. Este necesar sprijinul Comisiei pentru dezvoltarea dialogului regional, în vederea elaborării unei strategii marine comune în zona Mării Negre, la care să participe și celelalte state riverane Mării Negre. Consider oportună înființarea unui consiliu consultativ pentru Marea Neagră, care să reprezinte o platformă de comunicare și colaborare la nivel tehnic a actorilor din domeniul pescuitului. Dacă un acord de partajare de bază continuă să rămână în suspensie, există riscul de colaps al resurselor, iar daunele economice, care au avut loc deja în cazul pescuitului pentru anumite resurse, se vor răspândi pe scară largă.